De bevolking verdient een kans op welvaart en geluk. Maar er zijn nog losse eindjes en nog niet geregelde zaken, bijvoorbeeld de terrorisme wetgeving of de macht van het leger.

Daarom is mijn stelling wij geven Sri Lanka het voordeel van de twijfel.

Ik ben blij dat de commissaris gezegd heeft dat te zullen doen.

Maar nee, geef de regering van het land geen vrijkaart om de broodnodige hervormingen verder uit te stellen.

En van afstel komt dan het verlies van markttoegang en dat wensen we het land niet toe.